hæstvirtur forseti það er nauðsynlegt við þessa umræðu að hafa það í huga þrátt fyrir gerð þessara kjarasamninga að það er enn þá svo hæstvirtur forseti að lægstu taxtar og lægstu bætur almannatrygginga duga ekki fyrir framfærslu við vorum ekki að ná þeim markmiðum með gerð þessara kjarasamninga að koma fólki við þessi lægstu kjör í þjóðfélaginu upp fyrir fátæktarmörk það er vissulega rétt áhersla hjá forustumönnum launþega á almennum vinnumarkaði að velja þá leið að hækka mest lægstu kauptaxtana og láta þá hópa sem notið hafa launaskriðs og eru með betri launakjör bíða ný aðferð um launaþróunartryggingu út samningstímann er einnig metið fyrir árið tvö þúsund og sjö ef hækkun er minni en fimm og hálft prósent fyrir það ár í þessari útfærslu fæst nokkur launatrygging fyrir þá sem oft hafa setið eftir og ekki notið launaskriðs eða hækkunar á almennum vinnumarkaði velta má upp þeirri spurningu hæstvirtur forseti hvort ekki sé líklegt að þessi launaþróunartrygging bætist inn í samninga opinberra starfsmanna og verði til viðbótar við þann stofnanaþátt sem þar er inni í samningunum eða munu samningamenn ríkis og sveitarfélaga leggjast gegn launaþróunartryggingu í opinbera geiranum í ljósi þess meðal annars að þeir samningar eru öðruvísi þeir eru byggðir upp á stofnanasamningum eins og ég sagði hér áðan og einni g er þekkt í því launakerfi svokölluð vinnuaðferð vörpunnar nokkurs konar eftiráleiðrétting á hækkun launa of mikil sjálfvirkni í hækkun launa til viðbótar við gerðan kjarasamning getur vissulega orðið að sjálfvirkri launaskrúfu dag það þarf að skoða sérstaklega í öllum launakerfum við höfum áður upplifað það hér á landi hvaða svör vilja þá hæstvirtur forsætisráðherra eða til dæmis hæstvirtur fjármálaráðherra gefa við þessum spurningum hvernig hyggjast þeir horfa til þeirra kjarasamninga sem fram undan eru á opinberum vinnumarkaði þar er vissulega þörf á ýmsum launaleiðréttingum eins og margir vita í stéttum sem afar nauðsynlegar eru í okkar þjóðfélagi skattleysismörk eru í dag enn þá þrátt fyrir hækkun fyrsta janúar síðastliðnum innan við hundrað þúsund krónur þrátt fyrir hækkun á persónuafslætti fyrsta janúar við getum spurt okkur þegar við skoðum þessa hækkun sem vissulega er há í prósentum á lægstu laun hvað verður eftir af hinum svokölluðu átján þúsund króna greiðslu við núverandi útfærslu það er þá greiðslu sem á að koma strax hjá þeim sem lægst hafa launin og ekki hafa notið

þessara láglaunahópa er sem fá þessar átján þúsund krónur þá er niðurstaðan einfaldlega sú að það fara þúsund krónur í lífeyrisgreiðslur af þessari upphæð og síðan fara sex þúsund krónur í tekjuskatt

heldur launþeginn eftir tíu þúsund krónur í rauntekjuaukningu af þessum átján þúsund krónur sem um var samið það er það sem við stöndum uppi með og skatturinn er sem sagt ekki að gefa meira af sér í buddu launþegans sú útfærsla með sérstakan persónuafslátt fyrir lágar tekjur eins og así lagði til sem er reyndar sama tillagan og við í frjálslyndum höfum lagt til lögðum það til í sérstöku þingmáli á þessu þingi var miklu betri útfærsla fyrir lágtekjufólkið en sú aðferð sem ríkisstjórnin velur að fara eins og menn muna væntanlega hafnaði ríkisstjórnin því að fara þá aðferð sem así lagði til á síðastliðnu hausti og í upphafi þessa árs að hafa sérstakan persónuafslátt fyrir lágtekjufólk sem síðan eyddist út eftir því sem tekjurnar hækkuðu það hefði þýtt hæstvirtur forseti mun meiri rauntekjuaukningu fyrir láglaunafólkið en sú aðferð sem nú er notuð það er bara hinn kaldi veruleiki að ríkisstjórnin vildi ekki fara þá leið sem hefði dugað til þess að hækka rauntekjur láglaunafólksins það ber auðvitað að harma það að sú leið skyldi ekki hafa verið farið sérstaklega því að þá hefði ríkisstjórnin í raun og veru verið að fara þá leið sem verkalýðshreyfingin er að leggja upp með í þessum samningum og bæta þar um betur og tryggja í raun og veru afkomu láglaunafólksins með miklu betri hætti en nú er gert í þeim tillögum sem koma frá ríkisstjórninni að því er varðar skattabreytingar

í hinum ýmsu aðgerðum sem ríkisstjórnin hyggst taka sér fyrir er meðal annars að breyta stimpilgjaldinu stimpilgjaldið hefur oft verið til umræðu að því er varðar aðkomu og íbúðarkaup fólks sem er að kaupa sér íbúðir sérstaklega þeirra sem eru að kaupa sér fyrstu íbúð skatturinn eins og hann er útfærður er óréttlátur skattur það kom best í ljós þegar fólk sem skuldaði í þessu þjóðfélagi vildi reyna að fara á milli bankastofnana og skipta út lánum til þess að fá lægri vexti þá kom stimpilgjaldið og spilaði inn í það hvaða hag fólk hafði af því í raun og veru að taka upp önnur lánaviðskipti hæstvirtur fjármálaráðherra sagði hér á þessu þingi síðastliðið haust að hann teldi að stimpilgjaldið væri óréttlátur skattur sem bæri að afnema þrátt fyrir að ríkisstjórnin hafi nú haft tækifæri til að koma með stefnumótun í þá veru að fella skattinn algjörlega niður þá er það ekki og það ber auðvitað að harma hæstvirtur forseti að ríkisstjórnin skyldi ekki hafa mótað þá stefnu nú þegar tækifæri var til og sátt um að taka á þessum málum